Pero todavía queda mucho por hacer y en estos informes trasladamos cuestiones como la conciliación de la vida familiar y laboral, las dificultades de acceso al mercado laboral o la lucha contra la violencia de género, que es una de las mayores lacras sociales que existen en Europa y en todo el mundo. La igualdad entre hombres y mujeres todavía no es una realidad por lo tanto, debemos ya iniciar una nueva etapa, pasar de los compromisos a las realidades. Desde las Instituciones europeas y desde el resto de la sociedad europea, tenemos que avanzar para lograr que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sea la oportunidad de conseguir una sociedad más justa y más igualitaria y, en ese camino, los hombres son imprescindibles. Queda mucho por hacer, en esa tarea nos veremos juntos.